Señora Presidenta, deseo expresar también mi satisfacción y reconocimiento por el establecimiento de esta cooperación entre las tres Agencias, nacidas con tareas específicas pero en un ámbito, el marítimo, en el que la seguridad, tanto en la navegación pesquera como en la navegación comercial, tan preciosa se revela ante la inmensa tragedia del éxodo de los refugiados. Para evitar la pérdida de vidas en el mar todos los recursos son necesarios y el hecho de que estas tres Agencias, que vienen demostrando su eficacia en su conocimiento de cómo evitar accidentes y catástrofes, aporten su conocimiento a la acción de los guardacostas europeos es, a un tiempo, una sinergia con valor añadido europeo.

Hubiésemos querido una apuesta fuerte, valerosa a favor de la creación de corredores humanitarios seguros y multimodales

Ojalá nuestros ferrocarriles europeos hubiesen sido ejemplares y valientes a la hora de ofrecer rutas y transporte a tantas familias atrapadas entre fronteras. Finalmente, un buen puente aéreo entre Grecia y las capitales de los Estados miembros, conduciendo a los grupos de refugiados que los Gobiernos se habían comprometido acoger, hubiese resultado mucho más contundente y resolutivo.